Mijn eerste vraag aan de commissaris Is deze maatregel tijdig uitgevoerd, om verspreiding tegen te gaan? Wat betreft internationale handel Het importsysteem van de EU functioneert goed.

Bij specifieke risico's kunnen controles aangescherpt worden.